Accesul la un cont bancar pentru cei mulți nu este decât o altă dimensiune a incluziunii economice și sociale. Am avut o bună convorbire cu domnul Klute, care a fost interesat să știe care sunt problemele specifice în statele membre din sud estul Uniunii Europene. În acea convorbire, i am spus domnului Klute că, în aceste țări, de regulă, sistemul bancar, majoritatea activelor bancare sunt deținute de băncile străine din statele membre dezvoltate. Problema noastră în aceste țări nu este atât în a deschide un cont bancar, cât în a reuși să îl menținem, deoarece în aceste țări și în țara mea, în România, băncile practică o multitudine de comisioane și un nivel al comisioanelor care, practic, exclud pentru foarte mulți cetățeni posibilitatea de a deschide și a menține un cont bancar. Sunt comisioane pe care aceste bănci nu îndrăznesc să le practice în statele membre unde își au sediul.